Přenositelnost by tedy měla být nepopíratelným právem spotřebitele, aniž by byl dotčen princip teritoriality. Tato legislativa bude moci být uvedena do praxe, pokud budou jasně definovány pojmy s tím spojené, jako je třeba členský stát, bydliště spotřebitele, dočasná přítomnost v jiném státě. Myslím si, že tato dočasná přítomnost by neměla být omezena konkrétním počtem dnů či týdnů, protože toto omezení omezuje vlastně účel tohoto nařízení. Tedy poskytnout všem spotřebitelům možnost cestovat po EU a zachovat si přitom legálně získaný přístup k on line službám poskytujícím obsah. Toto je tedy mé stanovisko a děkuj, že zpráva byla schválena.